fjármálaráðherra breta alistair darling hvernig því vatt fram og tel ég því mjög brýnt að hæstvirtur viðskiptaráðherra upplýsi okkur um þennan fund sem hann átti þarna annan september með fjármálaráðherra breta en á þeim fundi þá voru líka með ráðherra jón sigurðsson stjórnarformaður fjármálaeftirlitsins og baldur guðlaugsson ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu og hugsanlega fleiri ég vil gjarnan fá að vita um hvaða banka var rætt á þessum fundi það hefur komið fram síðar að það var rætt um icesave ég vil líka vita hvað ráðherrann hæstvirtur átti við þegar hann fullyrti við breska fjármálaráðherrann að bretar þyrftu ekki að hafa áhyggjur en slíkt kemur fram í símtali árna mathiesen fjármálaráðherra hæstvirtur við

hafði umboð til og ég vil líka vita hvort hæstvirtur ráðherra eða einhver í sendinefndinni hafi gefið einhvers konar loforð eða viljayfirlýsingu án þess að hæstvirtur fjármálaráðherra vissi af því það er mjög mikilvægt að þetta komist á hreint virðulegur forseti af því í símtali árna mathiesen hæstvirtur fjármálaráðherra við alistair darling sjöunda október sem reyndar byrjar á því að sá breski heldur að hann sé að tala við björgvin g sigurðsson hæstvirtur viðskiptaráðherra en árni mathiesen fjármálaráðherra hæstvirtur leiðrétti það strax en hann segir hér sá breski og ég ætla að vitna í þetta virðulegur forseti ég veit það en ég verð að segja eins og er að þegar ég hitti kollega þína og hina þá í raun kemur í ljós að það sem okkur var sagt var ekki rétt ég hafði miklar áhyggjur af stöðu bankans í london en þeir héldu áfram að segja

fjármálaráðherra íslands tilvitnun hefst ég vona að það verði ekki raunin ég var ekki á fundinum svo ég get ekki sagt neitt tilvitnun lýkur þetta er nú auðvitað hápunktur samráðsleysis sem maður sér að hér fer fram svo vitnað sé nú beint í orðalag þess breska að þá segist hann hafa sagt kolleganum sem er þá væntanlega hæstvirtur viðskiptaráðherra eins vona nothing to worry about þess vegna